Mówimy tutaj o dwóch problemach, powiązanych, ale przecież różnych używaniu danych osobowych w celach komercyjnych oraz używaniu ich w celach politycznych. O ile pierwszy jest już nam znany od co najmniej paru lat, waga tego drugiego problemu dopiero dociera do naszej świadomości. Słuszny jest postulat rezolucji, żeby platformy internetowe odróżniały polityczne zastosowania swoich internetowych produktów reklamowych od ich zastosowań komercyjnych oraz żeby przetwarzanie danych osobowych do celów reklamy politycznej miało inną podstawę prawną niż ta, która ma zastosowanie do reklamy komercyjnej. Tylko, że o ile mi wiadomo taka odpowiednia podstawa prawna do tej pory nie powstała i wielkim zadaniem na przyszłość jest jej wypracowanie. W projekcie rezolucji czytamy także, że państwa członkowskie powinny w trybie pilnym prowadzić dochodzenie w sprawie domniemanego nadużycia internetowej przestrzeni politycznej przez obce mocarstwa. Ale przecież nadużycia internetowej przestrzeni politycznej zdarzają się także wewnątrz Unii, między różnymi państwami członkowskimi.